Czy zatem jest możliwe na wzór sześciopaku i dwupaku gospodarczego przygotowanie takich rekomendacji dla państw członkowskich w formie dwupaku i sześciopaku inwestycji społecznych?